þrátt fyrir ákvæði fjórðu málsgreinar tíundu greinar þingskapa um lengd þingfunda er það tillagaforseta að þingfundur geti staðið lengur í dag en hvað þingsköp kveða á um er óskað eftir atkvæðagreiðslu um þetta forseta já óskað er eftir atkvæðagreiðslu um þessa tillögu forseta og hefst nú um atkvæðagreiðsluna háttvirtir þingmenn margrét tryggvadóttir tekur til máls um atkvæðagreiðsluna